Mówimy o problemie, który rzeczywiście urasta do jednego z istotniejszych w obszarze służby zdrowia.

Rezolucja ta, w moim przekonaniu, jest absolutnie godna poparcia, jest ona odpowiedzią na postulaty zgłaszane ze środowisk służby zdrowia, tym bardziej, że ten problem narasta.